Částečná privatizace některých činností má za následek výrazné zhoršení postavení zaměstnanců. Na druhé straně ve čtvrtém balíčku se daří postoupit ke sjednocení technických podmínek zkoušení materiálu napříč Evropskou unií. Podobně důležité je také dosažení jednotného pohledu na bezpečnost provozu a všech zařízení.

Žádáme ovšem o odklad zrušení nařízení o normalizaci účtů a nepodporujeme dvě politické zprávy, tj. zprávy pana kolegy Grosche a El Khadraouiho, protože ve svém důsledku ohrožují budoucnost železniční dopravy a dokonce nejen ti odboráři tady před budovou, ale i sdružení výrobců zařízení pro dráhu České republiky mě o to požádalo.